frú forseti hér er komið til annarrar umræðu frumvarpi til laga um breytingu á lögum um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða um staðgreiðslu opinberra gjalda um tekjuskatt og lög um atvinnuleysistryggingar það liggur fyrir á þingskjali sex hundruð sextíu og fimm nefndarálit frá meiri hluta efnahags og skattanefndar

frumvarpið kveður á um að heimil verði útgreiðsla séreignarsparnaðar í áföngum og upp að vissu marki sem tekur jafnt til allra eigenda séreignarsparnaðar og sem verði þeim til frjálsrar ráðstöfunar frumvarpið er lagt fram í ljósi bágrar fjárhagsstöðu margra einstaklinga og heimila en einnig takmarkaðs svigrúms ríkissjóðs til þensluhvetjandi aðgerða á fundum nefndarinnar var rætt um getu lífeyrissjóðanna til að standa undir tímabundnum útgreiðslum séreignarsparnaðar hversu margir rétthafar væru líklegir til að nýta heimildina og áhrif frumvarpsins á stöðu vörsluaðila sparnaðarins og á þá rétthafa sem ekki kjósa að taka út sinn séreignarsparnað nefndin ræddi hvort nauðsynlegt gæti reynst að binda heimildina frekari skilyrðum til að tryggja að útgreiðsla hefði í för með sér raunverulegan ávinning fyrir rétthafa kom til tals í því sambandi hvort setja ætti það skilyrði að hún yrði einvörðungu nýtt til greiðslu fasteignaveðlána rétthafa eftir atvikum þannig að greiðslan yrði innt af hendi til viðkomandi lánastofnunar í formi skuldabréfs sem hlutaðeigandi lífeyrissjóður gæfi út auk þess sem sjóðurinn stæði skil á tekjuskatti til ríkisins með útgáfu skuldabréfs til ríkisins fram kom að með því gætu aðeins þeir eigendur séreignarsparnaðar sem væru með fasteignaveðlán nýtt sér heimildirnar sem frumvarpið fjallar um og í því fælist ákveðið ójafnræði nefndin ræddi um nauðsyn þess að koma á fót miðlægu eftirliti til að stemma stigu við að rétthafar sem eiga séreignarsparnað hjá fleiri en einum vörsluaðila taki út hærri fjárhæð en sem nemur tilgreindu hámarki vörsluaðilar séreignarsparnaðar geta verið lífeyrissjóðir viðskiptabankar sparisjóðir líftryggingafélög og verðbréfafyrirtæki nefndin ræddi hvort heimila ætti viðkomandi sjóðum að taka sérstaka þóknun fyrir þá umsýslu sem ákvæði frumvarpsins væru líkleg að hafa í för með sér þá ræddi nefndin hvort útgreiðsla séreignarsparnaðar gæti skert tilkall rétthafa samkvæmt ákvæðum frumvarpsins til bóta almannatrygginga félagslegra bóta sveitarfélaga eða annarra bóta og hvort útgreiðslan gæti mögulega falið í sér ígildi riftunar á samningi sem gerður hefði verið við vörsluaðila um viðbótarlífeyrissparnað til nokkurra ára nefndin fjallaði loks almennt um grunnhugmyndina að baki séreignarsparnaðarforminu og hvernig frumvarpið félli að henni að teknu tilliti til aldurssamsetningar þjóðarinnar í næstu framtíð þeir sem komu á fund nefndarinnar voru flestir þeirrar skoðunar að

lífeyrissjóðakerfisins einnig voru færð fyrir því rök að hlutaðeigandi lífeyrissjóðir mundu þurfa að ára um eignir með litlum fyrirvara til að standa undir útgreiðslu á tímum þegar erfiðar markaðsaðstæður ríktu í heiminum

þessu er mætt með því að í frumvarpinu er gert ráð fyrir að útgreiðsla séreignarsparnaðar fari ekki yfir tiltekið hámark og eigi sér stað með jöfnum mánaðarlegum afborgunum á tilgreindu tímabili á fundum nefndarinnar var undirstrikað mikilvægi þess að útgreiðslan komi til með að hafa raunverulega þýðingu fyrir rétthafa fram komu ólík sjónarmið um hvernig þetta yrði best tryggt og hvort tilefni væri til þess að setja frekari skilyrði fyrir útgreiðslu séreignarsparnaðar í því sambandi telja sumir rétt að einskorða greiðslur við þá sem orðið hafa fyrir tekjuskerðingu vegna atvinnumissis eða skerðingu á starfshlutfalli í kjölfar bankahrunsins aðrir telja að binda eigi útgreiðslu því skilyrði að henni verði ráðstafað til greiðslu fasteignaveðlána eða annarra lána ef hinu fyrra er ekki til að dreifa það sjónarmið hefur þó komið fram að með þessu sé í reynd verið að gera séreignarsparnaðinn aðfararhæfan sem ekki er heimilt samkvæmt lögum fjármálaeftirlitið telur að rétt sé að einskorða heimild til útgreiðslu séreignarsparnaðar við eina milljón króna eins og frumvarpið gerir ráð fyrir og leggur jafnframt áherslu á að vörsluaðili hafi heimild til að fresta útgreiðslum undir sérstökum kringumstæðum til að tryggja hagsmuni þeirra sem eiga eignir sínar áfram í sjóðunum leggur eftirlitið til að frestunarheimildin taki einnig til þeirra sem óska útgreiðslu séreignarsparnaðar af öðrum ástæðum en þeim sem tilgreindar eru í frumvarpinu undir þetta hafa fulltrúar lífeyrissjóðanna tekið og benda á að verði frumvarpið samþykkt óbreytt sé viðbúið að einhverjir vörsluaðilar muni nýta sér heimild til frestunar enn fremur hafa talsmenn sjóðanna bent á

einnig óskuðu þeir eftir því að á meðan útgreiðslutímabili stæði yrði vörsluaðilum séreignarsparnaðar veitt undanþága frá annarri grein reglna seðlabanka íslands sem settar eru með stoð í fimmtándu grein laga númer þrjátíu og átta tvö þúsund og eitt um vexti og verðtryggingu og varða binditíma verðtryggðra innstæðna þá komu fram óskir um að í frumvarpið yrði sett ákvæði sem heimili sjóðunum að taka sérstaka þóknun fyrir þá umsýslu sem af ákvæðum frumvarpsins leiðir meiri hlutinn vekur loks athygli á því að í umsögn tryggingastofnunar ríkisins kemur fram að útgreiðsla séreignarsparnaðar samkvæmt frumvarpinu muni ekki hafa áhrif á greiðslu elli örorku og endurhæfingarlífeyris né heldur á greiðslu tekjutryggingar hins vegar muni greiðslan hafa áhrif á greiðslur frekari uppbóta til lífeyrisþega tryggingastofnunar samkvæmt níundu grein laga um félagslega aðstoð um heimilisuppbót og frekari uppbætur samkvæmt lögum um félagslega aðstoð með síðari breytingum

og fram koma í b lið fimmtu greinar og sjöttu greinar frumvarpsins enn fremur hafa komið fram sjónarmið um að útgreiðsla séreignarsparnaðar gæti haft áhrif á styrki sveitarfélaga til ákveðinna hópa í ljósi framangreinds og að höfðu samráði við fjármálaráðuneytið leggur meiri hlutinn til nokkrar breytingar á frumvarpinu fyrstu meiri hlutinn leggur til að ríkisskattstjóra verði falið að annast eftirlit með útgreiðslum séreignarsparnaðar og að nánar verði kveðið á um fyrirkomulag þess í reglugerð öðrum meiri hlutinn leggur til þá breytingu að útgreiðsla séreignarsparnaðar komi ekki til skerðingar á húsaleigubótum meiri hlutinn leggur einnig til að fengnum ábendingum tryggingastofnunar ríkisins að útgreiðslan hafi ekki áhrif á bætur samkvæmt lögum um almannatryggingar og lögum um félagslega aðstoð þá telur meiri hlutinn til einföldunar að ákvæði frumvarpsins sem varða áhrif útgreiðslna séreignarsparnaðar á tilgreindar bótagreiðslur verði sameinuð í einni grein þriðju grein þriðju meiri hlutinn leggur til breytingu um að heimild vörsluaðila til að fresta útgreiðslu séreignarsparnaðar við sérstakar aðstæður taki einnig til þeirra sem óska útgreiðslu séreignarsparnaðar af öðrum ástæðum en þeim sem tilgreindar eru í frumvarpinu er breytingin gerð til samræmis við ábendingar fjármálaeftirlitsins fjórða meiri hlutinn leggur til að ráðherra verði heimilað að setja reglugerð um heimild vörsluaðila séreignarsparnaðar til að taka þóknun til að standa undir kostnaði vegna umsýslu við útgreiðslu séreignarsparnaðar meiri hlutinn leggur sérstaka áherslu á að þar komi fram skýr sundurliðun á því hvaða kostnaðarliðum gjaldinu sé ætlað að standa undir

vísa í bæði fjórða og fimmta tölulið a liðar þrítugustu greinar tekjuskattslaga en í fimmta tölulið er einungis fjallað um þá sem vinna við eigin atvinnurekstur eða sjálfstæða starfsemi til þess að ákvæðið nái einnig til launþega er þessi breyting lögð til meiri hlutinn leggur til að frumvarpið verði samþykkt með framangreindum breytingum sem gerð er tillaga um í sérstöku þingskjali björgvin g sigurðsson bjarni benediktsson og ragnheiður e árnadóttir voru fjarverandi við afgreiðslu málsins undir þetta meirihlutaálit skrifa undirritaður varaformaður nefndarinnar ellert b schram gunnar svavarsson jón bjarnason og birkir j jónsson það er rétt að taka fram að fyrir liggur við þessa umræðu breytingartillaga frá háttvirtum þingmanni pétri h blöndal efnahags og skattanefnd átti sérstakan fund í hádeginu í dag þar sem þær breytingartillögur voru ræddar það er samkomulag um það að þetta frumvarp gangi til efnahags og skattanefndar að nýju milli annars og þriðju umræðu þar verður væntanlega farið frekar yfir breytingartillögur sem fyrir liggur og hugsanlega tekið á því hvernig vinna megi með þær hugmyndir sem þar hafa komið fram í framhaldinu af samþykkt þessa frumvarps og í því sambandi er rétt að minna á það sem fram kom í máli hæstvirts fjármálaráðherra þegar hann mælti fyrir þessu frumvarpi við fyrstu umræðu þar sem hann lýsti því að sú leið sem er lögð til í breytingartillögu frá háttvirtum þingmanni pétri h blöndal hafi verið til skoðunar í fjármálaráðuneytinu en ekki þótti rétt að leggja hana til núna en engu að síður hafi sú leið alls ekki verið afskrifuð af hálfu fjármálaráðuneytisins og ráðherra lýsti sig þar reiðubúinn til að skoða frekari breytingar á þessu eða útfærslur á síðari stigum þegar reynsla er komin á þetta mál eins og það er lagt fram og að hafðri hliðsjón af öðrum úrræðum sem verið er að vinna svo sem greiðsluaðlögunarmálunum sem geta líka komið sér vel fyrir fjölskyldur í landinu það er vilji til þess að vinna áfram við þetta mál af hálfu hæstvirtrar ríkisstjórnar og skoða frekari útfærslur jafnvel þó að það sé ekki niðurstaða ríkisstjórnarflokkanna að gera þær breytingar nú sem sérstök tillaga er gerð um af hálfu minni hluta efnahags og skattanefndar en það gefst svigrúm til að ræða hana frekar á vettvangi nefndarinnar milli annars og þriðju umræðu og hugsanlega að sameinast um einhverja málsmeðferð í framhaldinu með sérstöku framhaldsnefndaráliti sem nefndin mundi þá vinna